Jasné irské ano je dobrou zprávou pro Irsko, dobrou zprávou pro celou Evropu. Evropská unie potřebuje po svém historickém rozšíření nový, posílený smluvní základ. Jen tak totiž bude Evropa schopna v období světové hospodářské krize i v době všestranné globální konkurence úspěšně čelit výzvám a nástrahám

Český parlament, obě jeho komory, jasnou ústavní většinou Lisabonskou smlouvu podpořily. Česká veřejnost Lisabonskou smlouvu schvaluje, stejně jako již předtím, v roce 2003, v referendu jasnou většinou schválila vstup do Evropské unie. Češi si jsou dobře vědomi, že desetimilionový národ, stejně jako celá Evropa, má svoji svobodu, nezávislost, bezpečnost, hospodářskou i sociální prosperitu zajištěnou pouze existencí demokratické, silné a výkonné Evropské unie.

Chtěl bych proto vyzvat Václava Klause, aby respektoval vůli českého lidu a po vyjasnění situace v českém Ústavním soudu Lisabonskou smlouvu bezodkladně podepsal.